In Zeiten der Krise, in der wir uns gerade befinden, in denen die Mitgliedstaaten Schwierigkeiten haben, ihre Haushalte zu konsolidieren, ist es völlig abwegig, hier nicht aggressiv dagegen vorzugehen!

Dieses Projekt FISCALIS ist nicht nur ein Projekt wirtschaftlicher Natur. Es ist auch eine Frage der Gerechtigkeit. Denn wenn wir eine Union der Werte sein wollen, dann ist es klar, dass jeder Bürger und jedes Unternehmen die Pflicht hat, steuerehrlich zu handeln. Es ist auch ein Projekt, wie mein Vorredner schon gesagt hat, das hilft, den Binnenmarkt weiter zu vollenden, indem es sicherstellt, dass die Zusammenarbeit der Steuerbehörden wirklich effizient ist. Austausch der Informationen, IT Vernetzung und Orientierung an der besten Praxis sind hier die Voraussetzungen.

Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass der Gesamtfinanzrahmen gekürzt worden ist. Insofern ist es nur gerecht, auch hier den Stift anzusetzen, aber wir hätten uns schon gewünscht, dass die Mittel wirklich ausreichen, denn der finanzielle Einsatz wird hoffentlich durch mehr als den Erfolg kompensiert. Ich begrüße, dass es nicht eine starre Aufteilung des Budgets auf gewisse Regionen oder Projekte gibt, sondern dass man hier flexibel handeln will und handeln

Ich bedauere allerdings, dass die Kommission nur zur Mitte des Finanzzeitraums eine Evaluierung vornimmt. Ich hätte mir gewünscht, dass die Kommission jährlich quantitativ und qualitativ den Fortschritt des Projekts untersucht und bewertet. Ich begrüße ausdrücklich, dass es diesmal gelungen ist, auch die Hinzuziehung von Externen aus Drittländern zur berücksichtigen. Ich glaube, es ist wichtig, wenn wir Staaten wie die Türkei oder auch die Ukraine und andere im Laufe der Zeit näher an die EU heranbringen wollen, dann sollten wir sie rechtzeitig bei einem derartigen Projekt hinzuziehen!